tensions entre les bergers et les agriculteurs, qui n'est ni un conflit ethnique, ni un conflit religieux, mais le résultat des changements climatiques, qui poussent les bergers à occuper les terres plus fertiles, occupées actuellement par les agriculteurs. Ce conflit est également sanglant du fait de la circulation des armes en provenance de la Libye le conflit libyen a donc des effets sur la région du Sahel et du Nigeria.

Premièrement, le soutien à la solution libyenne et le contrôle de l'embargo des armes à destination de cette région.

Je rappellerai ici le cas de Shell qui a été attaqué par les populations locales parce que Shell était auteur de pollution importante et de vols par rapport aux ressources pétrolières.

le lieu de tous les trafics, et aussi pour l'ensemble du continent africain.